Ja. Hvala lepa. Zdaj, ko govorite o širšem družbenem dogovoru, ne, ste imeli priložnost, že ne vem, na prejšnji seji, ko ste pač sprejemali nekatere spremembe zakonov, ki so imele za en del slovenske družbe velik vpliv, pa niste iskali nobenega širšega družbenega dogovora. Zdaj, to te parole vam pridejo v poštev in prav samo takrat, a ne, kadar mi kaj predlagamo. Drugič, zdaj ko govorite o, socialni državi, ne, zdaj pa samo vprašanje, ali Avstrija ni socialna država. Je Nemčija socialna država ali ni socialna država? Avstrija, recimo, ima, smo že prej povedali in to lahko potrdi tudi državna sekretarka, za najnižje, ne, dohodninski ima ničelno stopnjo obdavčitve z dohodnino. Zdaj pa vas vprašam, katera je bolj socialna država, naša, ne, ki te pri osem do osem tisoč prihodkov obdavči s šestnajstimi procenti, ali Avstrija, ki te do enajst tisoč obdavči z nič procenti. Tako da te to te parole, ne, so popolnoma deplasirane, zato ker se ne pozna niti širše slike niti vsebine niti načina funkcioniranja ne ene ne druge države, ne. Kar zadeva pa pridobljene pravice, ne, zdaj težko, ne, mi moramo davčnemu zavezancu, ne, omogočiti, da izkoristi boljši boljšo obdavčitev ali pa boljšo rešitev. In če je, če je dohodninski razred, so dohodninski razredi in obdavčitve v teh razredih boljše teh, ki jih mi predlagamo, jaz mislim, da ne bo imel nobeden od tistih, ki zdaj plačuje dohodnino, kakšne težave z bitko za pridobljene pravice, razen ta tisti, ne, to se pravi tisti, ki zagovarjate neskončno močno državo. In takih, vidim, vas je v tem tem državnem zboru skoraj šestdeset. Hvala lepa.